Aus aktuellem Anlass möchte ich Ihnen aber danken, dass Sie die Ukraine und die politische Lage dort angesprochen haben. Sie nannten es selektive Justiz. Ich würde das, was dort stattfindet, politische Justiz nennen.

Am kommenden Wochenende findet eine Konferenz in Jalta statt.

Der Weg der Oligarchen führt in Ausbeutung, Kriminalität und Brutalität. Das ist nicht der Weg Europas. Europa hat offene Gesellschaften, soziale Marktwirtschaft und den Rechtsstaat. Wir wissen heute schon, dass die Ukraine keine freien Wahlen erleben wird.

Wir kennen hunderte Beispiele. Dass Oppositionsführer als politische Gefangene in Haft sind, ist eine Tragödie für Freiheit und Demokratie in Europa, in der Ukraine wie in Belarus. In unserer südlichen Nachbarschaft erleben wir das Ende vieler Autokraten und den Frühling der Demokratie zumindest teilweise. Frau Ashton, Herr Füle, gehen Sie nach Jalta! Erzählen Sie dort vom politischen Frühling, der auch in diesem Teil Europas endlich alte Strukturen aufbrechen und den Menschen Vertrauen in eine demokratische Zukunft geben muss.